Kozmetički se stvari možda mijenjaju, ali suštinski ne. To će naposljetku dovesti do rasta nepovjerenja Europske unije u Srbiju, ali i građana Srbije u Europsku uniju. Još sam nezadovoljnija stajalištem Komisije koja dozvoljava da se cijeli niz otvorenih pitanja koje Srbija ima s Hrvatskom, a tiču se ljudskih prava, prava vlasništva i poštivanja međunarodnih ugovora i konvencija, izostavi iz ovih pregovora. Od svih tih pitanja samo je granični spor pravo bilateralno pitanje u koje se Komisija i ne treba miješati. Također, ne vidim nikakvu potrebu za osnivanjem regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava. Iza nas su dva desetljeća suđenja za ratne zločine i činjenice se znaju jako dobro, samo što ih Srbija uspješno ignorira.